Mais comment voulez vous que nous y parvenions si vous ne nous transmettez pas les informations nécessaires pour cela? C'est le principe de bonne coopération entre la Commission et le Parlement qui est en jeu, et notre droit à l'information est bafoué. Je vous appelle donc à y remédier au plus vite et à rendre publics les contrats passés avec l'industrie, ainsi qu'à faire votre possible pour publier les données des essais cliniques avant la mise sur le marché des futurs vaccins. C'est indispensable pour garantir la confiance des citoyens dans les actions de l'Union et dans ce futur vaccin. Nous nous devons d'être exemplaires dans la gestion de cette crise et le devoir de transparence en fait partie.